Denn unser Berichterstatter, Herr Karim, hat die Mitteilung der Kommission zu REFIT aufgegriffen. REFIT Regulatorisches Fitnessprogramm das klingt auf den ersten Blick cool, ist es aber nicht unbedingt. Denn hinter diesem klingenden Namen sollen nun Auswirkungen Platz greifen, die ich absolut verurteile. Es sollen Regelungen abgeschafft werden, die Arbeitnehmern per Grundrecht garantiert werden. Und zwar geht es um das Recht auf Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, es geht um Informations und Konsultationsrechte, und es geht um den sozialen Dialog. Deshalb haben wir europäische Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen in den Ausschüssen bereits versucht, dieses Vorhaben zu unterbinden, wurden allerdings von einer konservativen Mehrheit überstimmt. Für die morgige Abstimmung haben wir daher Änderungsanträge eingebracht, die im Grunde Folgendes beinhalten Grundrechte müssen gewahrt werden und dürfen nicht unter den Begriff bürokratische Bürde fallen und ausgehöhlt werden. Es geht um Arbeitnehmerschutz, es geht um Konsumentenschutz, und es geht um Datenschutz. Diese Grundrechte müssen für alle gelten. Es darf keinen Unterschied machen, ob es sich nun um Arbeitnehmer handelt, die in einem Unternehmen sind, wo es 50 oder 500 Beschäftigte gibt, denn der Artikel 31 Absatz 1 der Grundrechtecharta besagt Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf gesunde, sichere und würdige Arbeitsbedingungen. Dasselbe gilt für Unterrichtung und Anhörung, also den Artikel 27 der Charta. Und schließlich ist der Bericht auch ein Angriff auf den sozialen Dialog, also auf Artikel 155 des Vertrags. Das Hairdressing Agreement wird blockiert, obwohl sich die Sozialpartner darauf geeinigt haben, die Arbeitsbedingungen für Friseurinnen und Friseure zu verbessern. Das ist nicht akzeptabel.